Ja. Čeprav sem načeloma zadovoljen z odgovori ministra, pa vseeno - želim, da se opravi širša razprava na naslednji seji. Hvala lepa.